Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous sommes ici face à un profond vice inhérent à l'actuelle construction européenne qui fait primer le droit à la concurrence sur le droit et le progrès social. Alors qu'un État l'Allemagne décide la création d'un salaire minimum, des pays voisins ainsi que la Commission ont exercé une pression antisociale pour que ce salaire minimum ne s'applique pas aux chauffeurs routiers. Cette façon de faire condamne les salariés européens au moins disant social perpétuel. Il ne faut pas accepter une telle logique. La Commission et notre Parlement doivent soutenir toute initiative permettant une harmonisation sociale vers le haut la mise en œuvre d'un salaire minimum en progression dans chaque pays, une révision de la directive des travailleurs détachés dans le sens d'une égalité de traitement de tous les travailleurs dans l'Union européenne. Nous avons la responsabilité de faire primer le progrès social sur le mortifère droit à la concurrence.